De snelle economische groei in ontwikkelingslanden gaat aan grote groepen mensen voorbij. Zelfs in Afrikaanse landen groeit de economie soms met dubbele cijfers, en dat is te zien in grote steden als Addis Abeba, maar de ongelijkheid groeit even hard. Vooral vrouwen en boeren krijgen onvoldoende de kans om een eigen bestaan op te bouwen.

Hier heeft een publieke bank een onvervangbare taak. De Europese Investeringsbank zet daarom met deze wetgevingsresolutie een essentiële stap. De bank is er niet langer vooral voor dammen en de wegen, voor de grote infrastructuurprojecten van Europese bedrijven. Die tak van activiteiten van de bank moet gewoon doorgaan, maar natuurlijk wel met procedures waarin alle lokale betrokkenen gehoord worden, volgens heldere criteria van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Belastingparadijzen mogen geen kans krijgen bij deze projecten. Nieuw is dat de EIB zich nu ook zal inzetten voor burgers met kleine bedrijven in ontwikkelingslanden, door de deur voor leningen voor hen te helpen openen. Dat kan via lokale banken, het kan via microfinancieringsinstellingen, al is daar nog een extra amendement voor nodig, en via samenwerking met ontwikkelingsbanken van de lidstaten. De EIB zal de ruimte moeten krijgen om binnenshuis met voldoende personeel de nodige expertise verder te ontwikkelen. Maar de EIB is met deze nieuwe dimensie van haar activiteiten een onmisbaar instrument voor het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie, met een duidelijke inzet voor gelijke kansen in ontwikkelingslanden, in een duurzame economische groei.